Ti ne zahteve za dopolnitev odgovora, ampak bolj kot ne dodaten komentar, da jaz razumem popolnoma delitev oblasti - zakonodajne pa sodne absolutno, ampak ne moremo pa kar nonšalantno pristati na to, da se zakon v določenem segmentu ne izvaja. tega se vam se res priporočam, da pošljete odgovore, ki jih bo sodišče vam pripravilo, in to čim prej, tega ker ljudje, ljudje ne, tega neizvajanja zakona trpijo, enostavno. In zgodile so se v preteklosti številne tragedije na tem področju in je prav, da kot pravna država zagotovimo ljudem tudi pravno varnost, to smo pa mi zakonodajalci tudi dolžni postoriti. Najlepša hvala.